frú forseti ég mæli hér fyrir árvissri þingsályktunartillögu sem felur í sér staðfestingu samnings milli íslands og færeyja um fiskveiðar bæði innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á yfirstandandi ári með þessari tillögu er sem sagt leitað heimildar alþingis til þess að staðfesta þennan samning sem var gengið frá með bréfaskiptum í þórshöfn og reykjavík undir lok mars á þessu ári þessi samningur kveður á um það að allar heimildir þessara aðila til þess að veiða uppsjávarfisk í lögsögu hvors annars á árinu tvö þúsund og tólf verði óbreyttar frá því sem áður var þó er sú breyting að það er ekki lengur kveðið á um gagnkvæma veitingu leyfa til tilraunaveiða á túnfiski innan lögsögu landanna samkvæmt þessu fá færeysk skip heimild til þess að veiða sömuleiðis þrjátíu þúsund lestir af loðnu innan íslenskrar lögsögu á loðnuvertíðinni tvö þúsund og tólf tvö þúsund og þrettán svo fremi að leyfilegur heildarafli verði fimm hundruð þúsund lestir eins og háttvirtir þingmenn örugglega rekur minni til er hér um að ræða loðnuna sem íslendingar af eigin frumkvæði ákváðu að veita færeyingum heimild til þess að veiða í upphafi áratugarins nítján hundruð níutíu þegar töluverð kreppa reið yfir færeyjar síðan hafa færeyingar fengið þessar heimildir með tilteknum kvöðum færeyingar fá að þessu sinni sömuleiðis heimild til þess að vinna loðnuna um borð og landa henni til manneldis erlendis þeir mega þannig vinna þrjá fjórðu hluta kvótans ef leyfilegur heildarafli er minni en fimm hundruð þúsund lestir ef hins vegar leyfilegur heildarafli fer yfir fimm hundruð þúsund lestir mega færeyingar vinna tvo þriðju hluta kvóta síns til manneldis það er hins vegar áskilið að eftir fimmtánda febrúar skal þó eigi meira en einn þriðji hluti kvóta færeyskra skipa fara til manneldisvinnslu utan íslands færeyskum skipum er sömuleiðis heimilt á loðnuvertíðinni tvö þúsund og tólf tvö þúsund og þrettán að veiða allt að tíu þúsund lestum af loðnu innan íslenskrar lögsögu úr veiðiheimildum sem fengnar eru með samningum færeyskra og grænlenskra stjórnvalda þá gerir þessi samningur sömuleiðis ráð fyrir gagnkvæmri heimild skipa hvors landanna um sig til þess að veiða kolmunna og norsk íslenska síld innan lögsögu hins á árinu tvö þúsund og tólf íslenskum skipum eru sömuleiðis heimilar veiðar á allt að þrettán hundruð tonnum af makríl og tvö þúsund af síld þó annarri en norsk íslenskri innan færeyskrar lögsögu á árinu tvö þúsund og tólf ég get þess líka frú forseti að áður en samningur þessi var gerður var á grundvelli samnings landanna frá nítján hundruð sjötíu og sex um heimildir færeyinga til þess að veiða í lögsögu íslands var ákveðið að færeyskum skipum væri heimilt að veiða fimm þúsund sex hundruð lestir af botnfiski

þó má heildarafli þorsks aldrei verða meiri en tólf hundruð lestir og hér er í fyrsta sinn lýst áskilið í samningum landanna á milli að það eru ekki heimilaðar neinar veiðar á lúðu eins og hæstvirtan forseta örugglega rekur minni til hefur sá sem hér stendur mörgum sinnum talað gegn því að færeyingar fengju heimildir til þess að veiða á haukalóð íslenskrar lúðu það hefur verið sýnt fram á það að lúðustofninn á mjög undir högg að sækja og það er að honum sótt undirstöður hans eru mjög ótraustar og því hef ég samhliða því sem ég hef alltaf talað fyrir því að þessum samningi okkar við færeyinga verði fram haldið að lúðan væri eigi að síður undanskilin ég fagna því að núverandi sjávarútvegsráðherra hefur loksins hlýtt þessum ábendingum

en háttvirtum formanni utanríkismálanefndar árna þór sigurðssyni ég legg svo til að þessari tillögu frú forseti verði vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar sömuleiðis tel ég að það væri ráðlegt af háttvirtum formanni nefndarinnar að fá líka umsögn atvinnumálanefndar